Panie Przewodniczący! Bardzo szkoda, że tak wielkie tragedie jak ta, która wydarzyła się Bangladeszu, doprowadzają niekiedy do zmian na rzecz przestrzegania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych, w tym przede wszystkim przepisów prawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Na szczęście umowa zawarta między Bangladeszem a Unią Europejską, a także Stanami Zjednoczonymi i Międzynarodową Organizacją Pracy poprawiła w pewnym zakresie sytuację.

Trzeba wiedzieć, że zamknięto 32 fabryki, zarejestrowano ponad 300 związków zawodowych, zwiększono zatrudnienie w instytucjach inspekcji pracy, ale także w służbach pożarnictwa, ochrony cywilnej czy też władz do spraw rozwoju. To są wszystko bardzo dobre, pozytywne efekty działania właśnie Unii Europejskiej, ale także efekty zawartej umowy. Co bardzo ważne, w sprawę włączyły się także same przedsiębiorstwa, a to jest fundamentalne.

Ale trzeba też pamiętać o tym, że praca, którą dają w takich państwach jak Bangladesz przedsiębiorstwa, ratuje w tym przypadku miliony, a na świecie dziesiątki milionów ludzi.